Voorzitter, wij hebben het vandaag over de vastlegging van persoonlijke gegevens in de digitale wereld, een wereld die steeds meer het leven van alledag bepaalt. Je bankzaken, je e mail, de sociale media, maar ook alle webwinkels, je telefoonprovider, zelfs je dvd speler, allemaal leggen ze je gedrag vast. En dat gebeurt onbeperkt, voor eeuwig, met onbekende consequenties en voor de rest van je leven.

En niemand zal toestemming geven als ze echt doorhebben wat er gebeurt.

Dit Parlement denkt dat burgers alleen te vrezen hebben van het bedrijfsleven en niets te vrezen hebben van de overheid.

Voorzitter, het denken over hoe privacy vorm moet krijgen in deze digitale tijd is nog maar net begonnen. Laten we hopen dat het nog op tijd is, want deze richtlijn is niet meer dan een begin.